Mindent el kell követnünk a szakszerű újrahasznosításuk érdekében, hogy mérsékelni tudjuk a nyersanyagok elvesztését.

Eddigi tapasztalataink sajnos azt mutatták, hogy a jelenlegi irányelvet a tagállamok nem egyféleképpen értelmezik. Törekednünk kell arra, hogy az újonnan csatlakozott országok is felzárkózva tudják követni az irányelvben foglaltakat. Ebbe beletartozik a hulladékok szelektíven történő gyűjtése is. A nagymértékű EU n kívülre irányuló illegális szállítást is mérsékelni tudnánk a szelektív gyűjtésnek köszönhetően. Úgy gondolom, hogy a begyűjtés és a kezelés során keletkező költségeket be kell építeni a termék árába, hogy az ösztönzőleg hasson a költségek csökkentésére.